Denken wir an Fukushima. Fukushima wird sich jetzt positiv auf das japanische Bruttonationalprodukt auswirken, weil hier viele Investitionen zu tätigen sind. Es ist eine Flussrechnung und keine Bestandsrechnung. Diese Dinge müssen ausgeglichen werden, und deshalb hat ja die Kommission in weiterer Folge auch das GDP and beyond vorgeschlagen. Heute und morgen beschließen wir den ersten Schritt, diese Nachhaltigkeitsrechnung.

Denn wenn wir beispielsweise in Energieeffizienz investieren und weniger Energie verbrauchen, so würde sich das negativ auf das Bruttonationalprodukt auswirken. Da kann auch ein Herr Nuttall nicht dagegen sein.

Wir wollen also den Gesetzgebungsprozess besser machen, und wären Sie nicht in der Union, müssten Sie das gleiche System anwenden, sonst wären Ihre Daten wertlos. Darum sage ich, es ist ein erster positiver Schritt.